My však nemôžeme určovať, aké bude politické zloženie reprezentatívnych orgánov Ukrajiny. Preto by sme mali komunikovať a spolupracovať s tou reprezentáciou, ktorá vzišla zo slobodných volieb, aj keď sa nám s ňou rokuje veľmi ťažko. Popritom by sme mali udržiavať tesnú spoluprácu so všetkými slušnými politickými silami Ukrajiny, ktoré si ctia slobodu a demokraciu. Prerušenie dialógu či odkladanie spolupráce podľa asociačnej zmluvy môže znamenať, že Ukrajina bude hľadať svoju budúcnosť v tesnejšej spolupráci s východnými susedmi, čo iste nezlepší vyhliadky jej obyvateľov na slobodnú a demokratickú budúcnosť. Preto, myslím si, musíme byť trpezliví a trochu aj veľkorysí. Som presvedčený, že aj ukrajinskí občania si postupne dokážu zvoliť lepších a dôveryhodnejších politikov. A ak im umožníme otvorene cestovať po Európe, ich nároky na čestnosť politikov iste rýchlejšie porastú.